Din acest motiv doresc să mi exprim dezacordul cu decizia autorităților din Yemen de a continua astfel de demersuri. Guvernul încalcă atât tratele internaționale în materie, cât și codul penal care interzice pedeapsa cu moartea pentru minori. Mai mult, modul în care justiția caută să afle vârsta acelor aduși în fața sa este încă neclar.